Hemos perdido una definición incluyente y exhaustiva de qué es un trabajador o trabajadora, y el texto final ofrece también grandes posibilidades para que los Estados miembros otorguen exenciones para todos los trabajadores que trabajan menos de doce horas al mes y también para una larga lista de profesiones, como han denunciado los sindicatos. Además, solo se exige la existencia de un contrato por escrito a partir del séptimo día, y en la práctica esto significa que, para los que contraten en negro, un trabajador solo habrá estado allí seis días cuando el inspector de trabajo se presente.

La realidad es que una creciente legión de trabajadores y trabajadoras que hoy trabajan en precario no quedan suficientemente protegidos.